Spoštovani gospod podpredsednik, spoštovane poslanke, poslanci. Vlada Republike Slovenije se ne strinja s parcialnim spreminjanjem Gradbenega zakona. Na Ministrstvu za okolje in prostor namreč že poteka postopek prve evalvacije izvajanja Gradbenega zakona v praksi in bo na podlagi njenih rezultatov pripravljen celovit predlog novele Gradbenega zakona. Vse rešitve v zvezi z nelegalnimi in neskladnimi gradnjami, bodisi nove bodisi spremenjene ali dopolnjene, pa bodo morale slediti javnemu interesu na tem področju, ki zasleduje cilje reda v prostoru in pravne varnosti v prometu z nepremičninami, kar je naloga vseh udeležencev pri graditvi in drugih oseb ter organizacij, ki imajo vlogo v teh postopkih. Ob tem je potrebno poudariti tudi, da je bil namen triindevetdesetega člena zagotoviti predvsem varnost državljanov pri prometu z nepremičninami. Državljani oziroma kupci so namreč šibkejši partner glede na ostale udeležence, saj je njihovo tveganje neprimerno višje, obveščenost pa običajno nižja. Vlada želi doseči, da bodo tudi ostali udeleženci prevzeli svoj del odgovornosti, s čimer se bo zaščitilo državljane, kadar so ti potencialno ranljivi, povečal se bo red v prostoru in evidencah, ob enem pa se bo posledično zmanjšal tudi pojav nelegalnih posegov v prostor. Tako pripravljena novela gradbenega zakona bo vključevala tudi predlog za implementacijo odločitve ustavnega sodišča, s katero je Ustavno sodišče Republike Slovenije pozvalo Državni zbor Republike Slovenije k sistemski ureditvi zaščite pravice do spoštovanja doma v izvršilnih inšpekcijskih postopkih in nekatere druge izboljšave veljavnega zakona. Ta predlog bo priprave na podlagi vključitve javne razprave o predlaganih spremembah, kar pa pričujoči predlog sprememb ne bo. Zato Vlada Republike Slovenije meni, da sta vložitev ter sprejetje zakona preuranjena, zakon pa iz navedenih razlogov nepotreben. Glede na zgoraj navedeno Vlada Republike Slovenije ne podpira predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije predložil Državni svet Republike Slovenije. Hvala.